einmitt sagt það að menntunin sé það dýrmætasta sem við eigum og að meginstofni til er menntakerfið ríkisrekið það á að hlúa að framtíðinni hins vegar er ég þeirrar skoðunar að það á að nýta einkaframtakið þar eins og hægt er ég sé ekkert athugavert við það varðandi þetta dæmi hvort ég hafi verið að leggja það til að brýr yrðu þá í einkarekstri eða hvernig sem háttvirtur þingmaður orðaði það þá er ég náttúrlega ekkert hrædd við það að brýr séu í einkarekstri

háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson hefur svo mikið hugmyndaflug í því sem ég var að segja hann leggur það upp á mjög skemmtilegan hátt ég bað númer eitt tvö og þrjú að þau verkefni sem ríkið fer í á þrengingartímum eigi að vera eins tímabundin og hægt er ekki að fara í verkefni sem krefjast ægilega mikils rekstrarkostnaðar til dæmis mannaflafrek með afbrigðum ég held að það sé mun lakara heldur en ef til dæmis ríkið færi í samgöngumannvirki sem ég held að við félagar í samgöngunefnd getum verið afskaplega sammála um að sé eitt af þeim brýnustu verkefnum sem blasa við í landinu